Monsieur le Président, ce sommet marque les premiers pas de l'Europe vers une union bancaire et la possible recapitalisation des banques en difficulté des pays dans la tourmente, comme l'Espagne et l'Italie, marque certainement une avancée. Les aides directes du mécanisme européen de stabilité aux banques ne peuvent intervenir qu'après la création d'une supervision bancaire européenne.

Il nous faudra encore bon nombre de sommets européens pour tenter d'apporter les réponses d'une intégration économique et monétaire de la zone euro, tout simplement d'une intégration politique. Parce que nous ne pourrons pas garantir un modèle de croissance qui repose sur la dépense publique sans assainissement et consolidation des finances publiques. Parce qu'il ne peut pas y avoir de solidarité financière sans harmonisation budgétaire, fiscale et sociale. Parce que le postulat est simple on ne rembourse pas la dette en en créant une autre. On sait qu'en mutualisant les dettes des pays qui n'ont pas les mêmes politiques économiques et budgétaires, nous mettrons en danger certains États membres en les engageant dans la garantie de dettes qu'ils ne maîtrisent pas. Je souhaite que la France, bien sûr, ratifie très rapidement le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, qui a été signé au mois de janvier dernier et qui ne pouvait, bien évidemment, pas être renégocié.

Monti a su très bien manœuvrer. Il faut cependant retisser les liens de confiance entre les États membres, car il n'est pas souhaitable d'assister à des provocations entre eux et il n'est pas souhaitable de s'opposer frontalement à l'Allemagne. Cela ne sert à rien! Le psychodrame franco allemand n'a d'intérêt pour personne et ce n'est pas ainsi que l'on portera l'avenir de l'Europe dans cette période difficile.